Estamos discutiendo hoy una Resolución que tendrá el apoyo seguro —mañana— de la inmensa mayoría de la Cámara y que tiene un objetivo muy claro. Son muchas las cuestiones que se tratan, pero el objetivo fundamental es lanzar un mensaje para que el Foro para la Gobernanza de Internet pueda seguir desarrollando su actividad.